Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Družinski zakonik je bil sprejet z namenom izboljšanja položaja otrok v družinskih razmerjih. Družinske zadeve so občutljive in specifične zadeve, ker so v njih vključeni otroci, ki so zaradi nizke starosti ter čustvene in telesne nedoraslosti toliko bolj dovzetni za izkoriščanje, zlorabe in manipulacije. Starševska skrb pripada obema staršema, država pa lahko v njo poseže le, če starši hudo kršijo obveznosti ali zlorabijo pravice, ki izhajajo iz starševske skrbi, ali s svojim ravnanjem očitno pokažejo, da ne bodo skrbeli za svojega otroka. Ne znamo si niti predstavljati, kako hud udarec to pomeni za otroka. Tudi če se staršu odvzame starševska skrb, ga to ne oprosti plačevanja obveznosti preživljanja otroka. Preživninska obveznost tako ne preneha v primeru namestitve otroka v rejništvo ali v zavod kot posledica ukrepa ali soglasja staršev. Z današnjim predlogom zakona se spreminjata določbi družinskega zakonika, ki prispevek k stroškom oskrbe izplačane preživnine določata neenako za otroke v rejništvu in v zavodu. S tem odpravljamo neenako obravnavo teh otrok, saj je potrebno upoštevati, da si ti otroci ne izberejo sami, ali bodo v rejništvu ali v zavodu. Zato je smiselno, da je prispevek k stroškom oskrbe določen na enak način. Ravno tako sedanja ureditev ne upošteva, da je otrok lahko tudi upravičenec do družinske pokojnine. Predlagana ureditev pa je tudi enostavnejša, tako za centre za socialno delo, saj ne predvideva sklepanja vedno novih aneksov k rejniški pogodbi glede na dejansko prejete prihodke, kot tudi do sodišč glede določanja poplačila stroškov oskrbe. Socialni demokrati bomo podprli predlagani predlog sprememb zakona. Hvala lepa.